Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący! Panie Komisarzu! Szanowne Koleżanki i Koledzy! Wiemy, jak ciągle poważna jest sytuacja w Mali i że była jeszcze bardziej poważna. Doszło do niej w ciągu kilku miesięcy przy biernej postawie społeczności i organizacji międzynarodowych. Mówił o tym na ostatnim spotkaniu grupy AKP przedstawiciel parlamentu malijskiego. Stwierdził też, że ze względu na mały potencjał gospodarczy i polityczny zainteresowanie problemami malijskimi społeczności międzynarodowej zaczęło się dopiero po ofensywie radykalnych sił islamskich w północnej części kraju. Stawiam zatem pytanie czy nasza bierność nie powoduje wzrostu sił terrorystycznych w krajach leżących niejako na uboczu gospodarki i polityki światowej? W takich krajach jak Jemen czy Mali przez wiele miesięcy bez żadnych przeszkód mogą spokojnie trenować swoich żołnierzy oraz przygotowywać akcje terrorystyczne nie tylko na tamtejszych terenach, ale także na całym świecie. Dlatego należy zastanowić się, czy Unia Europejska powinna reagować tylko wtedy, gdy któreś z państw członkowskich czuje się zagrożone, czy może powinniśmy podejmować działania prewencyjne, nawet daleko od naszych granic, jeśli chodzi o walkę z terroryzmem, aby zło tłumić w zarodku. Dziękuję bardzo,